Vor diesem Hintergrund muss man hier sehr deutlich sagen, liebe Baronin Ashton, es war eine Leistung von Ihnen, dass sie das Quartett zu einem Treffen bewegen konnten. Bewegung zu erzeugen jetzt in dieser Phase tiefer Verunsicherung in der Region, auch tiefer Verunsicherung in Israel, war eine sehr positive Leistung. Ich erkenne das ausdrücklich an!

Deswegen ist ein Lob vielleicht auch einmal angebracht. Was den Inhalt angeht ich will es hier deutlich sagen Ich glaube nicht, dass Israel der Demokratie in den arabischen Ländern gegenüber skeptisch eingestellt ist. Nur, dieser Wandel ist noch nicht zu Ende.

Der Siedlungsbau muss aufhören, das ist ebenfalls klar, das ist hier fraktionsübergreifend Konsens, ebenfalls die Rabulistik, mit der er verteidigt wird.